Vous dites qu'il y a eu de nouveaux éléments. Je suis prêt à poursuivre le dialogue avec vous sur cette question et à réinterroger les autorités grecques qui, par ailleurs, ont beaucoup de soucis en ce moment, soucis que nous partageons.